Partidul aflat la guvernare în România a luat decizia, prin asumarea răspunderii de către guvernul de la București, fără nici o altă consultare cu celelalte partide sau o dezbatere pe această temă, de a comasa alegerile locale cu cele parlamentare. Acest proiect de lege este ilegal și abuziv deoarece amânarea alegerilor locale încalcă mai multe prevederi legale în vigoare conform cărora prelungirea datei alegerilor locale se poate face doar în caz de război sau catastrofă, iar România nu este în niciuna din aceste două situații. Amânarea alegerilor locale are și un profund caracter antidemocratic, deoarece standardele în materie electorală elaborate la nivel european resping amânarea alegerilor la termen, conform Convenției pentru standardele, drepturile și libertățile electorale de la Veneția din 2010. Consider că această situație fără precedent iese din tiparele democrației, este un atac asupra valorilor europene și trebuie să determine reacții atât din partea societății civile din România, dar și a Uniunii Europene și a altor organisme internaționale care cred în libertate și democrație.